Está claro que vamos cada vez más hacia el principio de el usuario paga y también al de el que contamina paga, aunque creo que en el ámbito de esta propuesta debería tenerse en cuenta también que, cuando se habla de vehículos de emisión cero, si es cero, es cero. Y, por lo tanto, adornarlos con otras cosas tal vez sería complicado, y veo que para los Verdes, en algunos casos, ni siquiera los de emisión cero son aceptables.

Por lo tanto, en todo caso, agradecemos a la ponente que haya tenido en cuenta de manera especial la dimensión territorial y social en relación tanto con las zonas periurbanas como con las zonas periféricas. Y, por lo tanto, rechazamos totalmente el intento de los Verdes de acabar con esas posibilidades, con esa capacidad, puesto que hay países que no solamente son periféricos, sino por los cuales no pasa el tren porque no hay manera de hacer pasar el tren por la frontera y, por lo tanto, al menos, es necesario que ese planteamiento sea posible. Algunas reservas identificar las motocicletas o intentar integrarlas en gran parte en las ciudades, sobre todo después de la gran crisis vivida, ha sido una buena alternativa, por una parte, para salvar la congestión, pero, sobre todo, también, para reducir los costes

También encontramos que hay algún problema en la equiparación, no claramente distinta, entre vehículos pesados y vehículos comerciales ligeros, lo que puede llevar a un claro perjuicio para las pymes

Y, desde luego, estoy de acuerdo con la aplicación al transporte